erhalten bleiben oder an einigen Ecken sogar wieder ausgebaut werden muss. Ich fand also diese Rede gut.

aber Europa ist nicht so vereint, wie wir das heute darstellen, Frau Kommissarin. Und ich möchte Sie mit diesen kritischen Worten ja gerade schützen, denn es gibt einige Mitgliedstaaten, die nicht auf Kurs sind, und die müssen wir auf Kurs bringen.

Diesen Unsinn haben wir jetzt aufgegeben.

Weg. Das wird keine einfache Konferenz. Aber es kann ein Erfolg sein, dass wir Schritt für Schritt die richtigen Richtungen einschlagen, und dazu gehört ganz sicherlich auch die Klimadiplomatie.